che delle forme di democrazia è forse quella più alta e sicuramente quella più efficace. Noi diamo atto al Consiglio europeo di aver agito saggiamente e di aver evitato la strada di una pericolosa crisi interistituzionale. Ma proprio perché riconosciamo questo, noi vorremmo anche capire dal presidente Van Rompuy quali aspetti di questo processo devono essere riconsiderati, visto che di questo parla un capitolo delle conclusioni del Consiglio europeo. Riteniamo legittimo che il Consiglio europeo faccia le sue considerazioni ma pensiamo altresì che ciò che è stato realizzato costituisca un punto di non ritorno. Noi non accetteremo nessun passo indietro rispetto a ciò che è stato una presa d'atto dello spirito e della lettera del trattato di Lisbona e del principio supremo della democrazia. Questo riguarda naturalmente anche la questione della integrazione differenziata. L'integrazione differenziata è un principio stabilito dai trattati. Su questo punto il Parlamento si è espresso ma il fatto che alcuni paesi possano procedere più speditamente sulla strada dell'integrazione non significa che i diritti e i principi dei trattati già stabiliti possano essere messi in discussione.